Je transmettrai évidemment à Lady Ashton vos suggestions, notamment en matière de rationalisation des moyens, d'utilisation de son nouveau service le service européen d'action extérieure et de coopération. Par ailleurs, je ne reviendrai pas sur mes propos initiaux dans ce débat. Beaucoup ont évoqué un certain nombre de sujets communs. Un point particulier la situation des droits de l'homme au Kazakhstan.

C'est un point très important pour l'Union européenne et nous le rappelons dans chacune de nos rencontres avec les dirigeants kazakhs. La nécessité de poursuivre les efforts en matière de droits politiques, de droits sociaux et de démocratisation a été évoquée contrairement à ce que vous semblez dire lors de la dernière visite de M. Nazarbaev ici. Je voudrais donc simplement conclure en vous disant que le sommet d'Astana, sous la conduite du Kazakhstan, offre à nos plus hauts responsables une occasion importante de nous libérer des pesanteurs du passé, de nous engager dans l'édification d'une communauté de sécurité de Vancouver à Vladivostok

Nous sommes heureux que le Parlement puisse apporter son soutien aux priorités de l'Union européenne et à ses représentants. Nous avons besoin de ce soutien explicite pour mettre à l'honneur la dignité de la personne, l'organisation d'élections libres et justes, la coordination des énergies contre les menaces transnationales et un développement économique et social harmonieux dans un environnement durable. Puisse la volonté politique d'écrire une nouvelle page de l'histoire féconde de l'OSCE se concrétiser à Astana. L'Union européenne soyez en sûrs y prendra ses responsabilités.